Nie trzeba sięgać tak daleko pamięcią, wystarczy sięgnąć do zeszłego roku, gdy próbowaliśmy do odpowiednich dokumentów wpisać perspektywę, powołując się na art.